Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de Europese luchtvaartsector, die een belangrijk deel van onze economie uitmaakt, competitief blijft. Net omdat ik uit Zaventem kom, weet ik maar al te goed hoe belangrijk luchthavens zijn voor de lokale, maar ook voor de nationale economie. Daarom blijf ik erop hameren dat we steeds een goede balans moeten vinden tussen onze ecologische ambities en het vrijwaren van de concurrentiepositie van onze luchtvaartsector. Het mag dan ook niet de bedoeling zijn om het gebruik van hét vervoermiddel van de 21e eeuw te verminderen.